c'est bien la santé des femmes enceintes, des femmes récemment accouchées et des femmes allaitantes. Je crois que ce sont tous les dérapages que nous nous sommes permis les uns et les autres, à un moment donné, sur le congé de paternité, sur la confusion avec le congé parental, qui viennent maintenant semer le doute et qui nous mettent dans l'impasse. Je voudrais dire à Mme Estrela que son rapport

Nous partons d'un point qui est totalement faux, qui consiste à faire croire qu'il y a un rapport entre le taux de natalité et la durée du congé de maternité. Tous les chiffres en Europe montrent le contraire.

Je crois que nous devons absolument sortir de l'impasse si nous voulons être un peu responsables. Nous ne pouvons pas rester bloqués dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je pense que nous devons proposer de repartir de la proposition de la Commission pour que nous puissions, tous ensemble, entre le Conseil et le Parlement trouver un accord pour dégripper la position dans laquelle nous sommes enfermés.